Frau Präsidentin! Ein Zusammentreffen der Staats und Regierungschefs jagt das andere. Diese hektische Betriebsamkeit steht im klaren Gegensatz zu den Ergebnissen. Seit Jahren sind es die gleichen Themen meistens geht es um Migration nach dem Motto, dass man jetzt endlich die Lösung parat hätte. Man will ja nur nachher den heimischen Medien erklären können, man hätte sich durchgesetzt.

Die Unterkünfte für Flüchtlinge sind heillos überfüllt, die hygienischen Zustände untragbar. Die Menschen sind zu monate und jahrelangem Nichtstun verdammt und können nicht mit schnellen, rechtssicheren Verfahren rechnen. Kinder sind besonders stark betroffen. Suizid, Selbstverletzung und auffälliges Verhalten unter den Minderjährigen stehen auf der Tagesordnung. Hier, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, herrscht Handlungsbedarf. Wir brauchen eine reale Lösung der Probleme und keine Symbolpolitik.